I keď Turecká republika uznáva slobodu kultu, náboženská sloboda za posledné roky veľmi nepokročila. Sloboda bohoslužieb je formálne uznaná, ale fakticky obmedzovaná, napríklad pri výbere miesta. Je mi ľúto, že EÚ k tomuto problému nepristupuje dôsledne. V poslednej hodnotiacej správe, ktorá má stoosemdesiat strán, sa tento problém spomína len na dvoch. Nikde sa v nej nehovorí o silných reštrikciách pre autonómne riadenie náboženských komunít, nielen čo sa týka administratívneho a ekonomického plánu, ale tiež plánu pastoračného a duchovného. Keďže Rada Európskych biskupských konferencií dlhodobo konštatuje permanentné porušovanie náboženskej slobody v Turecku, Európska únia by mala dôsledne trvať na dodržiavaní ľudských práv v rámci slobody vyznania.